Egyszerű kérdésem van az Európai Bizottság számára Önök szerint maradt e Magyarországnak bármi oka arra, hogy az Európai Unió tagja maradjon?

Az előző vitában holland képviselőtársam azt mondta, hogy nekik, hollandoknak elegük van a kelet európai, így a magyar munkásokból.

Hasonlóképpen elegünk van abból a folyamatból, ami elkezdődött akkor, amikor az Európai Unió megalázó feltételekkel és hazug ígéretekkel becsalogatta Magyarországot az Unióba. Majd folytatódott a totális gyarmatosítással, amit lehet úgy nevezni, hogy a tőke szabad áramlása, ami ugye egyirányú volt, illetőleg a munkaerő szabad áramlása, ami meg a másik irányba történt.

Betetőződött a mai napon azzal, hogy arcátlan módon elfogadták a pénzügyminiszterek azt a döntést, hogy felfüggesztik a kohéziós támogatást.